Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame de Sarnez, incontestablement la faiblesse du respect des normes sociales, environnementales, des droits humains est aussi

La Chine a imposé à l'Europe des relations pluribilatérales, et il y a une forte responsabilité des États membres quant au fait que nous ayons un tel déséquilibre avec la Chine. Bien sûr, tous les produits chinois entrant sur le marché européen doivent respecter les normes internes. C'est la loi. Alors, à partir du moment où l'Union européenne est un acteur sincère des négociations multilatérales visant à obtenir des normes contraignantes sur le social et sur l'environnement, notamment, et que des pays comme la Chine refusent d'avoir un cadre de normes internationales contraignantes,

Est ce que l'Europe ne pourrait pas légitimement décider qu'à telle échéance, tous les produits entrant sur le marché européen doivent venir de pays respectant la liberté syndicale?

Et puis, il y a un sujet qui est essentiel en ce moment, à savoir la question de l'industrie photovoltaïque. L'Union européenne a toujours été aux avant postes sur les énergies renouvelables. Nous essayons en Europe à la fois d'avoir des objectifs en matière d'énergie renouvelable et, jusqu'à maintenant, de disposer d'une industrie des énergies renouvelables. La Chine a lancé une guerre des prix sur les énergies renouvelables, et notamment sur le photovoltaïque. Elle a, à coup de subventions, développé une surcapacité de production qui est en train de tuer l'industrie européenne du photovoltaïque. C'est un point essentiel, un moment essentiel pour l'Europe. Est ce qu'à l'instar des États Unis, nous protégeons notre industrie photovoltaïque, afin de favoriser nos objectifs en matière d'énergie renouvelable, ou pas? Ce sont des milliers d'emplois qui sont en train d'être perdus en ce moment, c'est pourquoi nous demandons à la Commission européenne de revenir vers le Parlement européen avec une analyse de la stratégie chinoise sur le marché photovoltaïque et de dire si la réponse américaine est une bonne réponse. Nous, nous voulons clairement entrer dans cette logique.